i mogu se složiti s vama, jer su način funkcioniranja i strukture zaista vrlo komplicirane. Želio bih vas pitati da li se slažete sa mnom da su koncept države građana, po logici Sejdić Finci, ali i koncept konstitutivnih naroda koji su omogućili kroz Dejtonski sporazum mir u Bosni i Hercegovini, što je i zapisano u Ustavu, pretpostavka za daljnji napredak Bosne i Hercegovine i njezin ulazak u Europsku uniju?